A Bizottság a legutóbbi közleményében most európai gondolkodásba ágyazza a felelősségvállalást.

Egyetértek Howitt úrral, a jelentéstevővel abban, hogy a társadalmi felelősségvállalás rendkívül fontos az üzleti bizalom helyreállításához, a fenntartható gazdasági fellendüléshez, különösen most, amikor válság van. A felelős vállalkozások számos módon bizonyságot tehetnek kötelezettségvállalásukról, létrehozhatnak fiataloknak új munkahelyeket, egészségvédelmet kiteljesíthetik, nyugdíjrendszerekben közreműködhetnek, kizsákmányoló munkahelyi gyakorlatokat

Amit a Néppárt mindenképpen hangsúlyozni akar, hogy ez a vállalatoknak egy önkéntes tevékenysége kell, hogy legyen.

Vannak a fórumok, az intézmények, meg kell követelni a normáknak a betartását, de nem lehet mindent megoldani a társadalmi felelősségvállalással. Azt tudom mondani Howitt úrnak, hogy a kevesebb valószínűleg több lett volna ebben az esetben, hisz nem lehet minden egyes területet, a környezetvédelemtől kezdve a nemzetközi jogi normák ratifikálásáig és betartásáig, a különféle befektetői politikáktól a kollektív tárgyalásokig, mindent ezen a réven megoldani.